Doamnă președintă, de mult prea multe ori, Uniunea Europeană a fost criticată pentru faptul că adoptă strategii, dar nu are instrumente să le pună în aplicare. În alte ipostaze, are instrumente variate, dar nu există o viziune prin care să înglobeze aceste instrumente și să le îndrepte către un scop mai mare. Astăzi începem anul 2020 punând cap la cap, într o dezbatere, instrumente diferite, dar care servesc aceluiași scop, pentru o viziune pe termen lung, ambițioasă, legată de pactul ecologic, de care este clar orientată spre cetățeni. Mesajul pe care grupul politic pe care îl reprezint, Renew Europe, îl susține este acela că cetățenii trebuie să rețină, după această dezbatere, că Uniunea Europeană propune să transformăm provocările legate de mediu și de schimbările climatice în oportunități de dezvoltare ale unei societăți incluzive

Îmi îndrept atenția în mod special către cetățenii din regiunile vulnerabile, cum ar fi Valea Jiului sau Gorj, cele mai importante zone de minerit din România, care vor ieși din zona de sărăcie și vor avea o societate modernă și prosperă, o industrie digitalizată și o economie circulară curată prin această tranziție echitabilă. O tranziție echitabilă înseamnă că reușim să creăm locuri de muncă și oportunități, că punem la punct Garanția pentru tineret, că statele membre vor investi în metode de educație și formare pentru calificare și recalificare, că implicăm actorii din mediul privat și întreprinderile mici și mijlocii, pentru a sprijini tehnologiile digitale și învățământul vocațional. Avem peste 100 de miliarde de euro în acest scop și nu văd de ce ne am opri în a realiza această tranziție cu adevărat justă, pentru a îndeplini foaia de parcurs a Pactului ecologic. Fac apel la Guvernul României și al tuturor statelor membre din Uniunea Europeană să folosească aceste instrumente și să se concentreze pe investiții în cea mai importantă resursă a continentului european cetățenii. Doar așa vom face primii pași pentru o foaie de parcurs cu adevărat pentru o Europă socială.